frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um landeyjahöfn nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og heilan helling af umsögnum með frumvarpinu er lagt til að byggð verði ferjuhöfn í bakkafjöru í landeyjum sem alfarið verði fjármögnuð úr ríkissjóði og rekin af ríkinu á fundum sínum ræddi nefndin meðal annars um eignarhald og rekstrarform hafnarinnar að framkvæmdum loknum en samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að yfirstjórn verði í höndum samgönguráðherra fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að sveitarfélögin rangárþing eystra og vestmannaeyjabær ættu að koma að rekstri hafnarinnar um framkvæmdina gætir nokkurrar sérstöðu þar sem hún er hugsuð til að bæta samgöngur milli lands og vestmannaeyja en framkvæmdin sjálf verður í öðru sveitarfélagi það er í rangárþingi eystra

á fundum nefndarinnar var einnig rætt um hafnarframkvæmdina en hafnalög ná ekki til einstakra framkvæmda af þessu tagi og því nauðsynlegt að setja sérstök lög um hana nefndin leggur þess vegna áherslu á nauðsyn þess að setja almennan lagaramma um þær ferjuhafnir og ferjubryggjur sem ríkissjóður veitir fjármuni til í fjárlögum